I dati emergono da un dossier redatto sulla base dell'ultima relazione sul sistema di allerta rapido europeo, che registra gli allarmi per rischi alimentari verificatisi a causa di residui chimici, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine, additivi e coloranti. Occorrono maggiori garanzie per i consumatori europei, non possiamo affidarci unicamente al sistema di allerta europeo.